Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Mogherini!

2008 hat Mahmud Abbas genau das Gleiche getan. Als sich Israel 2005 zurückzog, forderte Hamas umgehend die totale Befreiung Palästinas, also die Vertreibung und Ermordung aller Israelis. Begreifen Sie endlich Es geht Hamas und Al Fatah nicht um das Westjordanland, und es geht ihnen auch nicht um Gaza.

Nehmen Sie doch bitte endlich zur Kenntnis Aufseiten der Palästinenser, der palästinensischen Führung gibt es diesen Willen nicht, und es wird ihn auch nicht geben. Deshalb ist Ihre Politik, die Politik der Zweistaatenlösung, falsch.